Ja uważam, że sprawa, która się tutaj najczęściej przewija, czyli fake news, to jest tylko jeden z przykładów propagandy rosyjskiej i kanałów propagandy rosyjskiej, wcale nie najważniejszy. Powinniśmy się głębiej zastanowić nad tym problemem, który koledzy poruszali na marginesie na wpływie Rosji i propagandy rosyjskiej na politykę i polityków europejskich, a też na rolę niektórych polityków europejskich czy w krajach europejskich w szerzeniu propagandy

Czy on jest nacjonalistą, populistą?

A co sądzić o jego działalności?